Lep pozdrav z moje strani. Saj ne bom pet minut niti daleč od tega. Bi pa opozoril, na en problem, ki se tu pojavil danes, to je, da v bistvi od petnajste ure poslušam že to razpravo, to je zdaj že pet ur, pa še vedno sem sem prišel do mnenja, da da nam ni jasna da nam ni jasna odločba ustavnega sodišča. To je dejstvo. To je popolnoma jasno. Predpisi morajo biti jasni, pa tudi sodišč morajo biti jasne. In v tem primeru imam občutek, da ta zadeva ni jasna, ker minister je samo povedal, da se je obrnil na zakonodajno službo državnega zbora. Zakonodajna služba, vlade je drugačnega mnenja. Tako da to je nedopustno. Zato pozivam vlado naj se vrne na ustavno sodišče. In naj od tolmačerja zahtevajo točno, kaj ta odločba pomeni. To je, bi rekel, zdaj to pet let stara odločba, da se to ni zgodilo, da nihče ni poiskal tolmačerja, da razloži, obrazloži to ustavno odločbo in to je problem, ker potem pa na tej strani poslušam, da je tako, na drugi strani poslušam, da je tako, in to je pet ur trajalo. Nismo si na jasnem, ali odločba govori o obveznem programu ali plus razširjenem programu. Toliko. Gospod minister, vzemite si tolmačerja pa boste vse vedeli, potem pa, da ne bomo komu krivic napravili. Hvala lepa.